herra forseti ég mæli hér fyrir áliti allsherjarnefndar um frumvarp til laga um breytingu á lögum um meðferð einkamála nefndin hefur fjallað um málið á fundum sínum og fengið til sín gesti þar sem um það hefur verið fjallað með frumvarpinu eru lagðar til breytingar á lögum um meðferð einkamála í því skyni að fullgilda þrjá alþjóðasamninga á sviði einkamálaréttarfars frumvarpið er samið á vegum réttarfarsnefndar að tilhlutan n dómsmálaráðherra og gert er ráð fyrir að breytingarnar sem í því felast stuðli að því að gera okkur kleift að fullgilda þrjá alþjóðasamninga á sviði réttarfars og miða breytingarnar að því að tryggja að það verði fullt samræmi milli þessara samninga og íslenskra réttarfarslaga þessir samningar eru kenndir við borgina haag í hollandi og eiga sér langa sögu sem rakin er í greinargerð með frumvarpinu þeir hafa ekki verið fullgilda a af íslands hálfu og er nefndin sammála því mati að löngu sé tímabært að úr því verði bætt og styður nefndin því þær breytingar sem frumvarpið felur í sér að þessu leyti nefndin leggur því til að frumvarpið verði samþykkt með eftirfarandi breytingu sem getið er um í nefndaráliti og felst í breytingu á fjórar greinar þar sem segir a liður orðist svo í stað orðanna eða aðildarríkis stofnsamnings fríverslunarsamtaka evrópu í a lið fyrstu málsgrein samanber þriðju grein laga númer sjötíu og tvö tvö þúsund og þrjú kemur aðildarríkis stofnsamnings fríverslunarsamtaka evrópu eða haagsamnings um einkamálaréttarfar frá fyrsta mars nítján hundruð fimmtíu og fjögur síðan í öðru lagi að á eftir orðinu undanþeginn í efnismálsgrein b liðar komi því sigurður kári kristjánsson og karl fimmti matthíasson voru fjarverandi við afgreiðslu málsins undir nefndaráliti rita auk mín ágúst ólafur ágústsson